anziché spiegare ed esplicitare un fragile pilastro sociale, potrebbe emanare una direttiva sul reddito minimo. Io non smetterò di battermi, come ho fatto dall'inizio di questa legislatura, per un reddito di autodeterminazione, come autorevolmente lo chiama il movimento femminista, perché in questo continente sia garantito il diritto all'esistenza in maniera incondizionata e universale. Il reddito di autodeterminazione e il salario minimo europeo sono le precondizioni per una cittadinanza sociale europea e perché il progetto europeo possa avere un futuro.